Zdravo. Hvala, da si se udeležil mojega snemanja. bova se zdaj malo pogovarjala o, v bistvu o športu pa o tem, kako si študiral, pa kaj si študiral pa kje, pa o tvojem največjem nekako hobiju, ne, o golobih, so to golobi, ne? torej glih prej si mi kazal diplomo, ki si v bistvu, kje si to v bistvu študiral? Učiteljišče, to je srednja šola? A pet let? to pa, te pa, koliko pa je trajala osnovna šola, kako je bilo že to? Kako dolgo pa je bila fakulteta za šport, ta pet let tudi, tako kot je zdaj? v druge države. Kako to, da si pa imel tako srečo? Da si bil glih tu. to ti ga je olajšalo v bistvu, so verjetno družine, mislim tisti moški, ko so imeli že družine pa otroke, da so bili lahko bliže? ja, ja, ni se dosti spremenilo. Bolj v glasbo? kaj pa je igral on? Te pa to so, to je res zanimivo, eni so res talentirani za glasbo. Mi vem, da smo imeli enega sošolca v srednji šoli in je za novoletno predstavo, je v bistvu igral klavir, Neunundneunzig Luftballons, poznaš tisto pesem? pač eno pesem je igral in pol je učiteljica, ga je en dan so pa vadili pač in pol ga je učiteljica vprašala, če, če je že kaj vadil doma, da bo zdaj, zdaj bo pa šlo zares, da bo še zbor zraven pel pa to, če ve kaj. Pa je on rekel: "Ne, ne, ne. nič nisem vadil, samo jaz to tako enkrat posnetek samo poslušam, pa si že zapomnim pa vse." Res ful dobro zaigral, eni imajo res dober posluh, kaj se tega tiče. A bolj? kaj pa si se ukvarjali kdaj z glasbo tudi kot mali na primer? Da bi igral kak inštrument. super. Kaj pa babica pa je igrala neki inštrument, ne? Ona je pa harmonika. A violino? Čakaj, tvoja babica? A je bila obvezna? A res? O to je od tvoja babica. O to pa je res zanimivo. ti čakaj ti pa imaš, enega brata si še imel? dva sta bila v družini. te pa ga je, se je znal sprostiti, v bistvu. Ja, ja. Ti si pa, čakaj, ne vem, če sva to rekla, ti si pa študiral te na fakulteti za šport, ne? pa je trajala v bistvu pet let? si delal pet let? to je, si bila, bil na absolventu. o super. katere katera naloga pa ti je bila najtežja v bistvu? To je tisto, ko imaš kozo, kozo, ne? da so že nekaj vedeli. A o ful dobro. Te si pa, ti je res moglo ful dobro iti, ja, da si bil v prvo sprejet. Da. v ligi tudi? o super. si imel, kaj so pa bile specializacije vse na izbiro? Nogomet ... o, ful dobro. Pol si pa tudi bil kar nekaj časa trener, ne? To si bil vzporedno trener nogometa pa učil na šoli? ja, ja, ja. Koliko ... Mislim, imaš kar dosti izkušenj na podrogu nogometa. kako dolgo si pa bil v Avstriji? Pa takrat pa še niso bili neki dobri avti, ne? Kako dolgo je te to trajalo, kako Sto kilometrov. To so bili časi. to je nogometni klub? A zato, ker si treniral tam? Pol si pa v bistvu nadaljeval, zadnji klub, ki si pa ga treniral, je pa bila Mura, ne? Zavrča je bil pol. o Se spomnim, ko sva midva s Timijem, sva s Timijem s tabo hodila na nogomet Muro trenirat, ne? ... Ja, točno, ja. To se spomnim, ko sem bila enkrat avtmigec, pa se spomnim, ko sem Dominiki razlagala, kako sva se smejale. Da sem, to se spomniš? Ko sem žogo pozabila podati. Bila sem avtmigec, pol sem pa jaz, mislim, da je bilo tako, da sem jaz žogo držala, njihova žoga pa je odletela na drugo stran igrišča. In pol sem jaz šla, mislim, sploh kaj sem razmišljala. Hodila sem proti tisti žogi, ki bi jo mogla pobrati, nisem pa dala svoje žoge, ki sem jo imela pri sebi, njim. In pol se je cela in vsi s, s tribune mi začeli piskati, kaj zdaj delaš, ful agresivno, ne. Jaz pa, nič mi ni bilo jasno, kaj se zdaj dogaja, saj pa pač po žogo hočem iti. Nisem pa ugotovila, da imam eno žogo v roki. tudi. ona tudi, na tekme sta vidva tudi hodila, ne? Pa ata mislim, da tudi, ne? ful dobro. O, ful zanimivo. to pa je bilo ful aktivno, ja. o To pa je bilo res ful aktivno. a res? Kaj bi pa si želel igrati? Kateri inštrument, harmoniko? Te pa Ditka pa je tudi nekaj časa harmoniko igrala, ne? ne? samo harmoniko ste kupili, po pa je ostala nekje v ...? Pa ata pa se samo motor motor, kitaro učil, ne? Tako da vprašanje, če zdaj sploh kaj ve še, če bi še kaj znal. ja. se pa spomnim, da sem, sem si jaz tudi enkrat to, to kitaro sposodila, samo nekako ... Po pa tudi ni bilo nič iz mene. Ja, nisem nič boljša od Ditke. pa se mi zdi, da je nekako me več sošolk oziroma prijateljic me je že hotelo naučiti kitaro špilati, ampak nekako ne znam prijeti, nimam dovolj gibčnih prstov, se mi zdi, da jih kar rabiš. Ja, mogla bi se navaditi, ja. Sem pa, mislim, enkrat sem pa, eno leto sem pa trenirala frulice. Mislim, da še enih ... Ja, ja, točno, tisto je bilo enkrat. je bilo, tisto je bilo eno leto, potem se pa spomnim, da sem nehala, zato ker, to je bilo v enem, ne vem, četrtem razredu in sem že takrat razmišljala, da upam, da da, oziroma, ne, da se zdaj več ne morem učiti tega, zato ker bo naslednje leto pa v šoli preveč zahtevno in se ne bom imela časa trenirati in sem to že razmišljala v četrtem razredu. Ampak ja. Ne spomnim se pa, kako je do tega prišlo, da glih frulica. Vem, da sem hotela ... Ja, mislim, da flavte nisem mogla, zato ker sem imela prekratke roke, to se spomnim. Ja. Točno, glih sem hotela reči. Kako dolgo se pa že s tem ukvarjaš? To tudi odkar pomnim, se mi zdi, da skoraj. Kaj so pa kriteriji, kolikokrat se obrnejo? Pa kakšne take stvari? Vsaj s tem, ko se jih pet zavrti, pet točk, torej, če ti zmagaš, pol lahko ocenjuješ dalje? čakaj to je oni, kako mu je ... Boris. O, kako dolgo pa se že ukvarjaš s tem? Pa prej, ko si rekel, da je en kriterij, da se dvignejo nad hišo, samo ti včasih tudi potuješ v, ne vem, druge države, ne vem, Srbijo. pa tam poteka? samo ti pa nimaš pismonoš, ne? čakaj, kako poteka to s pismonošami? In pol se oni vrnejo? Kako te to vejo? Kako se te to naučijo? Verjetno jih tako trenirajo, da postopoma se vedno bolj oddaljujejo. A res? Prekmurci? Tristo petdeset tisoč? s toto, katero je katero je zmagal. To je bilo zdaj pred kratkim kdaj? A lansko leto? O Pa poznaš totega, ko ima tote golobe? ne, to so pismonoše, to je drugo, ne? pa še zmago na tekmovanju, to pa ... O A to je čisto, v bistvu, dve različni smeri oziroma vrsti, pa se z drugimi stvari ukvarja, tako da ni tako fejst primerljivo niti? A iz videza, kako izgledajo? O Ti si pa neki pokal, si tudi dobil enkrat, nisi? zdaj pred kratkim ravno. Novem Sadu mogoče? v Sloveniji ne bilo to. Kdaj si pa šel nazadnje, se mi zdi, da je še zdaj to? dobro, samo zdaj ta korona, ne, pa zdaj se te stvari bolj omejene, niti verjetno ni nič takih dogodkov. Ja. Sicer pa ja, ja, res, ja. Sicer pa nisva še, sicer zdaj tako greva proti koncu ... ja, mislim, mislim, da zdaj lahko kar počasi zaključiva, sva se kar razpričala, ne? Je kar šlo. Ja, od osebnih stvareh je lažje povedati pa tudi take ful pozitivne pa zanimive stvari se da skoz. Ja, ja, ja, to pa res, ja. Tako da, hvala za sodelovanje, mislim, da lahko zaključiva počasi. Tako da, super je bilo. Hvala lepa.